Nazdávam sa, že týmito aktivitami iritujeme našich občanov, pretože daňoví poplatníci sa musia skladať na toto naše cestovanie a stojí ich to nemalé finančné prostriedky. Takže, ak nie v roku 2012, aspoň v dlhodobom výhľade by sme sa mali zaoberať aj možnosťou, ako tento mechanizmus do budúcnosti buď redukovať, alebo upraviť. Ďalšou istou rezervou, o ktorej, myslím si, treba hovoriť, sú náklady na zriadenie múzea Európskej únie alebo Európy, ktoré je podľa mňa možné z časového hľadiska tiež posunúť do nasledujúcich rokov, keď sa bude Európskej únii lepšie dariť.